Z našich mnohých programov na podporu malých a stredných podnikov je však malý úžitok.

Malé podniky často zakladajú a prevádzkujú ľudia len so základným alebo stredným vzdelaním. Preto malé podniky rovnako ako živnostníci potrebujú jednoduché pravidlá pre ich zakladanie, pre ich prevádzkovanie, pre ich účtovanie, ako aj pre ich zdaňovanie. Pokiaľ nevnútime našim vládam jednoduchú prehľadnú schému fungovania malých a stredných podnikov s minimálnou byrokratickou záťažou, budú sa úradníci v našich krajinách aj naďalej zamestnávať šikanovaním drobných podnikateľov. Radový štátny úradník si totiž netrúfne na kritiku silného veľkého podniku. Svoju dôležitosť však dá pocítiť bez hanby každému drobnému prevádzkovateľovi pekárne či kaderníctva.